Je pense qu'il est assez dangereux de faire cette lecture là. De plus, la lucidité, c'était d'abord de faire des propositions dans cette crise. Je n'en ai pas beaucoup entendu de la part des deux groupes d'extrême gauche et d'extrême droite dans cet hémicycle. Il faut quand même le rappeler, dans ce débat qui est important pour l'avenir de l'Europe. D'ailleurs, cette crise et cette année nous auront quand même à la fois déroutés et étonnés, dans la manière dont elles se sont déroulées, à la fois parce que la crise sanitaire a bloqué l'ensemble de de nos institutions, y compris notre fonctionnement à nous.

Mais il faut voir également et je reprendrai les éléments de lucidité nos fragilités à la fois institutionnelles, organisationnelles et dans la manière dont s'est déroulée cette crise. Cela fait maintenant un an que nous sommes élus et il n'y a que peu de textes législatifs qui sont sortis aujourd'hui de la Commission.

Il y a donc urgence aujourd'hui et je retrouve dans votre discours un volontarisme pour cette future année, que j'appelle de mes vœux, pour accélérer les réformes et accélérer l'urgence que nous portons depuis le début de cette mandature.